Sytuacja dość szczegółowo omówiona już przez moich przedmówców bardzo negatywnie odbija się na tworzeniu prawa dotyczącego rybołówstwa, pogarsza racje między instytucjami i zasługuje na wyraźne potępienie. Ze względu na ten spór pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą wejście w życie wielu przepisów znacznie się opóźnia. Rada, która od lat uważa, że ma wyłączne kompetencje w tym zakresie, blokuje prace nad wieloletnimi planami zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb.

My członkowie Komisji Rybołówstwa podjęliśmy kilka inicjatyw mających na celu znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pokładam duże nadzieje w dzisiejszej debacie. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do znalezienia sprawiedliwego rozwiązania i przede wszystkim uznania naszych kompetencji. Z niecierpliwością czekam również na decyzję Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. Choć procedura jest rozciągnięta w czasie, to przynajmniej decyzja Trybunału będzie ostateczna i raz na zawsze rozwieje wszelkie wątpliwości w tej sprawie.